A világválság gyorsan és kíméletlenül terjedt át a reálgazdaságokra, amely rendkívül nagy hatást gyakorolt a foglalkoztatásra. Ennek javítása érdekében a kormányok Európa szerte csak jelentős megszorítások révén voltak képesek az egyensúly megtartására. A pénzügyi szektor a válság egyik fő okozójaként jelentős állami támogatásokban részesült, azonban elmondhatjuk, hogy mégsem járult hozzá kellő módon a válság költségeihez. Tekintettel erre, a pénzügyi tranzakciós adó bevezetése napjaink egyik legfontosabb kérdésévé nőtte ki magát.

Úgy gondolom, támogatnunk kell a pénzügyi tranzakciókra kivetendő adó globális szinten történő bevezetését. Az Európai Unió képviseli ma a világ legnagyobb pénzügyi piacát, és ekként a mi felelősségünk is, hogy megtegyük az első lépéseket ebben az irányban.